Během posledních pěti let snižování počtu úmrtí na silnicích stagnuje.

Snaha o záchranu byť jen jednoho lidského života není ztrátou času a tak jsem ráda, že se této problematice EU věnuje. Stejně tak jsem ráda, že Evropská komise vypracuje své návrhy na základě zkušeností všech členských států. Dobrou zprávou pro řidiče jistě je, že by mělo dojít ke zlepšení zajištění dostatku parkovacích a odpočinkových míst pro řidiče, zejména profesionální. To zaručí vhodný prostor pro parkování zejména v horských a okrajových oblastech. Všichni se totiž jistě shodneme, že odpočatý řidič dělá méně chyb, a proto mu je třeba zajistit místo k zaslouženému a nutnému odpočinku. Doufám tedy, že dojde ke snížení počtu smrtelných a vážných silničních nehod na silničních sítích EU pomocí zlepšení úrovně bezpečnosti silniční infrastruktury.